Samo vrtoljubka. To pomeni, da obožujem naravo, obožujem vrt oziroma bolj kot vrt kot tak, obožujem, okrasni vrt. Sebe prištevam med, botanike, moža pa prištevam med, kulinarike. Torej pred leti sem se predala tej svoji strasti oziroma lahko, bi jo kar imenovala hobi. Ta moj hobi, zahteva, precej fizičnega dela. v to štejem predvsem, tedensko košnjo, oblikovanje gredic, porezovanje odmrlih, vejic, listkov. nasaditev, vsakoletnih in sezonskih, rastlin, cvetlic. veliko tega sem že posadila, veliko tega, mi je minilo zaradi pozebe, zaradi dejavnikov, kot so, srnjad, zajci, voluharji. moje delo, je razgibano, zahteva od mene, veliko fizično pripravljenost, delam z raznimi, pripomočki, to so samokolnica, razna orodja, škarje, lopata, motika. To so pač moji spremljevalci, preko celega leta. V jeseni, ko rastline, umirajo oziroma se v pripravljajo k počitku, pograbim in odpeljem na kompost s samokolnico vse odmrle dele, čez zimo pa je vrt zasnežen in miruje, počiva, torej v zimskem času se načrtuje oziroma sama načrtujem, kaj bom delala prihodnjo sezono. torej za nas vrtoljubce je, zima čas počitka, tako kot za naravo, tako kot tudi za vse nas. zima je primerna za, izobraževanje na tem področju, se pravi, ogledujemo oziroma, prelistam vso, ponujeno literaturo. v pomoč so nam razni vrtnarski priročniki. revije, kot so Gaja, revije Roža in vrt, torej Moj lepi vrt, tega je veliko na tržišču. tudi srečujemo se z, ostalimi vrtoljubci. tu nas je veliko, izmenjujemo mnenja, pomagamo si z nasaditvami, idej in rastlinja. Rastline so tudi, precej drage. Večina je iz uvoza, veliko stvari, katere sem posadila, so se mi tudi uničile, posušile. Potrebno je bilo spet kupiti nove, torej ta moj hobi, niti ni ravno poceni. daje pa veliko, veselja in, energije ob opravljenem delu, ker, cvetoč, vrt ali pač gredica daje občutek, da si uspel v nečem. in rože ti vračajo to, tvoj trud in delo. in z, z ljubeznijo cvetijo. lahko rečem, da sem bila večkrat nominirana, v lokalnem oziroma v širšem, območju za, nagrajevanje, po videnem oziroma ogledu strokovnih komisij. najbolj sem bila ponosna na televizijsko ekipo, ki se je znašla na mojem vrtu in, objavila prispevek o mojem delu in prav tako, delu mojega moža. tudi, revija Klub Gaja me je večkrat nominirala in tudi izbrala za naj naj vrt. za nagrado sem tudi prejela, nekajdnevno razvajanje v, termah. tako da sedaj se tega, tudi, razpisovalci nagrad ne poslužujejo več, ker je tega postalo preveliko in tudi finančnih možnosti je čedalje manj. Ampak, jaz se ne ustavljam, jaz svoje poslanstvo upravljam naprej, z veseljem. včasih mi je tudi že malo odveč, ker imam veliko tudi drugega dela in drugih hobijev. Ampak to je moj prvobitni namen, da vrt ohranjam v taki kondiciji, kot je. takole, prvi zametki so se pojavili v bistvu v moji glavi že kakšnih trideset, petintrideset let nazaj. tu na tam, prostoru, ki ga vidimo skozi okno, je bila preprosta kmečka njiva. Z vsemi pritiklinami, ki temu pritičejo. Na njivi so bile, prekle, to so fižolovke, bile so zeljnate glave, ki so se prevračale tulele, bila je topla greda bilo je veliko, neizkoriščenega, lepega dela predhišnega vrta. Zatorej sem se namenila, da ta del spremenim v okrasni vrt in pač pridelovalni, kulinarični vrt preselim, na bolj skrito lokacijo, to je, na vrt za hišo. In sem potem ta del počasi in postopoma urejala v okrasni predhišni vrt. Tudi nisem želela, da, imam pridelovalno, njivo oziroma vrt za, potrebe hranjenja pred hišo, ker po cesti se, podijo avtomobili, tovornjaki, tule je veliko izpušnih plinov in sem si pač želela, dati položaj njive za vrt oziroma za hišo. glede na vse svoje delo in, dosežke sem pač najbolj ponosna na vse te nagrade, ki so pač, bile v lokalnem in v širšem okolju, priznane, veliko nagrad, veliko stimulacij za naprej. Ponosna sem pač na vsako rastlino, za katero, sem jo posadila na pravo mesto in je našla pravo lokacijo, da je lepo uspevala. V kolikor pa nisem, se pa trudila, da sem jih, presajala in še vedno veliko presajam, če se zmotim, tekom zime gledam ven in ugotovim, da pač ena rastlina moti, moj pogled, takrat pa že vem, da bom spomladi prijela lopato in to presadila in prekopala, tako da bo meni všeč. In tudi rastlina, hoče sončna želi sonce, senčna senco. In nikoli ne moreš rastlini narekovati, da bo rasla na področju, ki ji ni namenjeno. po duši sem ustvarjalka. s prsti, z rokami znam veliko stvari narediti. Sem krojač po poklicu. ni mi tuje risanje, krojenje, usklajevanje barv, tekstur. mislim, da tule mi gre dobro. zadnja, zadnje mesece pa sem se nekako usposobila še, na eno drugo ustvarjalno pot in to je barvanje, pohištva, barvanje odsluženih omaric. ker, kupim, oziroma najdem na kakšnem skednju, star kos pohištva, ga očistim za alkoholom, premažem s primerjem, potem, ko je vse to suho, ga zakitam, potem pa s krednimi barvami, ki so povsem naravne, prebarvam, kasneje povoskam, dodam, vodijobend ali pač neke strukturne praške in paste. to osenčim, da izgleda kot triD, roža ali pač kakršnokoli motiv si izberem, torej, kot vidiš, se ne ustavljam, rada kam grem, rada kaj novega vidim, doživim, zadnja leta ne berem ravno veliko, ker nimam, več časa za nič drugega kot za vrt in za vse ostale, dejavnosti. poleg velike družine in vseh obveznosti, službe ne počnem pravzaprav nič takega, kar bi bilo še omembe vredno. sprehajam psa, katerega imam. pač skrbim, da dela potekajo in v hiši in ob hiši in nekako usklajeno, kot morajo, da nas preveč ne zasiplje, a ne, da gre nekako po redu. skratka ne zmanjka mi dela, niti motivacije za delo. seveda, pomaga mi največ moj mož. on je moja opora in tudi, marsikdaj tudi idejni vodja, če meni zablokira oziroma se mi ustavi na nečem in potem to on reši, pomaga. Ali fizično ali pa tudi, na druge načine, s kakšno idejo, z nasvetom. Potem se malo spreva, kateri ima prav. malo cepetava, malo mečeva sem pa tja kakšne motike, potem pa se umirijo strasti in nadaljujeva. v svojem otroštvu nisem imela priložnosti, čeravno, smo, z mamo oziroma v mojem rojstnem domu imeli malo njivico. Nismo imeli niti možnosti, niti denarja. sem pa bila ljubiteljica rastlinja in rožic notranjih že prej. in, vedno sem želela in sanjala, da če bi pa kdaj imela svoj domek, a ne, bi pa želela, imeti tako kot sem gledala v tujih literaturah že, kakšnih štirideset, petdeset let nazaj. To je bilo takrat za nas, ko so nam prikazovali Manhattan, Hollywood in ne vem, vse te cvetoče ulice, na televizijskih ekranih. To je bilo za nas nedosegljivo. pri nas je ta kultura, vrtov in tega šele zadnja leta napredovala do te meje, da se veliko polaga na urejenost, bivalnih, hiš, na zunaj tudi. da ni vsega na dvoriščih in odpadnih avtomobilov in drv in raznih, odpadkov, a ne. Tako kot smo to videli v Egiptu. ko je vse nasvinjano, tako da, da se ti želodec obrača, ker je umazanija do hišnega praga, jaz tega še nisem želela in sem tudi lastnoročno pomagala vso navlako od gradnje vlačiti zadaj za, na vrt, za hišo. Oziroma na deponije, da se je čimmanj tega, da je bilo tega čim manj videti. Skratka, nekako po duši bi lahko rekla, da sem estet. Da imam rada lepo, čisto, kolikor mi to uspeva, pa vidite sami. vrt moj je, v bistvu celo leto v eni kondiciji. glavno čiščenje se začne spomladi, ko porežem vse odmrlo listje. poležane trave. to s samokolnico odzadaj kasneje, a ne. med poletjem, najhujšo vročino je pač potrebno malo zaliti določene stvari ali pa košnja. Tako da tudi če me en teden ali pa deset dni, nekje, zmanjka, doma to pomeni, da še vedno, ni v nebo vpijoče, da bi, se poznalo, da me ni. pokosi soprog ali pa sin občasno. tako da čez samo vroče poletje ni, na vrtu posebnega matranja, bom rekla. Na vrtu je pač tako, da se, narava poigra po svoje, zadnja leta nas zelo in zelo muči, nas mučijo prenizke temperature, štiri ali pet let zapovrstjo. so velike pozebe, na, vseh, hortenzijah, na sadnem drevju. na posevkih, kar velike katastrofe so zaradi tega. teh mrzlih pomladi. Mislim, da jih je že kar ene pet zapovrstjo. ko je marelica, hruška in, orehi, ko so v cvetu, je pozeba. Vidim pa tudi, da so hortenzije vse črne, da je pozeblo, skratka, mislim, da je pozeblo vse. Mogoče bodo borovnice edino. Okrasni vrt se bo nekako opomogel, če ravno ne bo pa tako bujen, kot je, naj bi bil. ker spadam med vrtoljubce, ki se ta ta krog se širi po Sloveniji in po svetu, obstajajo, izleti, obiski, enega vrtoljubca k drugemu. to pomeni, da se, razpiše nekako individualno pač dan odprtih vrat, mi imenujemo. In tisti dan si vrtoljubec vzame čas, lepo vse popedena in pridejo iz različnih krajev v Sloveniji ali pa tudi tujine, na ogled, vrta, ker se potem, gasilsko poslikamo, izmenjamo mnenja, izmenjamo destinacije, kamor bi še lahko šli, kamor bi, bilo dobro iti in še si kaj ogledati. ta krog se je zelo razširil tudi na hrvaško, na avstrijsko, italijansko, stran. vsak vrt je pa kot en mali biser. V vsakim najdeš nekaj zase, nekaj lepega, nekaj manj lepega, ampak potem izluščiš tisto bistvo, da si rečeš, tudi na tem malem vrtu ali pa mestnem, primestnem, kmečkem, gorskem, kakršnemkoli, najdeš nekaj, po čemur ti ostane v spominu. glede na to, da, v v glavnem, mojem ali pa našem življenju ni bilo veliko možnosti, po potovanjih. Pač nikoli ni bilo denarja ali pa volje ne. in tako sem si eno leto rekla, da bom malo pogledala čez planke. navdušila za to še prijateljico in tako sva si privoščili en lep dopustek, en teden. To je drugi svet. To potovanje v Egipt. Bile sva strašno navdušeni, že na letališču sva se lepo smejali, dobro nama je šlo, tam je, seveda blišč in beda. sam hotel je bil velikanski, z osemsto sobami, to je pač resort, seveda, cenejša varianta dopusta. prvi večer, ko sva bile namenjeni, pač napoteni v najino sobo, v najino to domovanje, sva krožili petnajst minut oziroma pol ure, ko muhe okrog vrele kaše, da sva nekako našli vrata, kamor sva bile napoteni. In ko sva čez tri dni ugotovile, da je tako blizu, ampak seveda dve tepki, ki nista nikjer bili, a ne, sta mogli, imeti prav zemljevid, da sva prišli do svoje sobe. Potem sva pa, sva se kopali v morju, to je bilo Rdeče morje, mrzlo se prijateljica se je zelo namakala, jaz ne, ker sem zmrznjene sorte, drugače pa sva šli v Egipt, s, štirikolesniki se pač malo prevažat. v puščavo sva šli. ogledali sva si pač rekel Nil, krokodile in vse tiste parnike. Veliko stvari je, ke bi jih še lahko naštela, kaj sva vse videli, doživeli, pač to je bil en, en lep dopust, no. midve sva še utrdili to navezo, prijateljstvo, ohranili sva ga že kakšnih pet, šest let. tako da, moram pa reči, da je rastlinje, mene pač seveda vleče rastlinje v teh deželah, povsem drugačno, glede na situacijo, tam je pesek, tam je suša. razen tistih nekaj palmic pred, hoteli. Skratka ni ničesar, a ne. bila je ena fajn dogodivščina na letališču, sem si jaz sem si v potovalko oziroma v kovček nabrala polno kamenja. Ko sva vlekli čez, carinsko, to in vsi so šli mimo, samo midve sva bili tam ustavljeni kot dva terorista. In nas carinik sprašuje: "Was is this, was ist das," ali karkoli že, angleško, nemško. Jaz sem pač rekla: "This is souvenir," seveda, ampak ne, ni verjel, jaz sem mogla odpreti potovalko in potem na, je rekel: "This is stone, stoun," dobro. Skratka, bilo je smeha, bilo je, sezuti smo se mogli čez carino, to, to je, kot da smo, ne vem, v drugem svetu, no. Bilo je lepo, no. ne. razen teh okoliših, Nemčija, to ja, prvič, prvič, ja. Prvič, bilo je vredno, no, pač tega časa in denarja, no. Oziroma ne, bila sem v Švici, bila sem v Franciji, ampak to je bilo vse tako, vse z vrtom povezano v bistvu. Vrtoljubci smo šli na izlet v Švico, vrtoljubci gremo na razne oglede vsepovsod. Tako da, vendarle se pa tudi nam, preprostim ljudem še kaj takega zgodi, da je, vredno, nam osmisli življenje dejansko. seveda, seveda bi šla. Zakaj pa ne? Vedno je, izziv še kaj vedno vidiš kaj novega, izveš kaj novega. In najbrž bo tudi še treba kam, a ne. Egipt je bila izbira v bistvu čisto po naključju, ker sva iskali, destinacijo, da je že toplo sredi zime, a ne. vse ostale destinacije niso nudile, toplote oziroma dopusta kot takega, se pravi lenarjenja, plavanja, bazenov, sladoledov, to sva potem ugotovili, ko sva šle v Grčijo, da je dejansko, da je junij lahko zelo mrzel in se ne moreš namakati v morju. večeri so bili zelo mrzli. skoraj bi rekla kot v severnih deželah. Sva potovali tudi na Dansko, tam nas je ob večerih zeblo, bil je kratek dan. Ob sedmih zvečer je tam noč. tudi v Egiptu sva morale s plaže ob šestih zvečer, ker je sonce, zelo hitro zahajalo. pa tako da vsaka dežela ima pa svoj čar, no. Egipt bi pa izbrala ponovno pač, če bi želela iti v zimskem času v tople kraje. Drugače pa je še veliko destinacij, ki bi si jih želela obiskati, ampak skratka, vedno sem pa prekratka s financami, a ne, kot najbrž vsi. Večina, no. nikoli. Slovenije pa nikoli. Mi imamo pa tako lepo deželo, mirno, čisto, nikoli ne bi šla v kakšno gužvo. je luštno pogledati drugam, ampak najlepše se je pa vračati domov.